Hay un amplio consenso en este Parlamento y en la calle sobre la necesidad de garantizar la neutralidad de la red, y brindar acceso a una determinada plataforma o servicio sin cargo es una forma de orientar y priorizar el tráfico hacia esas determinadas plataformas o servicios en detrimento de sus competidores. Desde mi punto de vista, esto constituye un riesgo de primera magnitud para la propia neutralidad de la red y para la competencia leal y justa y, además, abre la puerta para que sean los más fuertes económicamente ―y no necesariamente los más innovadores― los que salgan victoriosos, y todo ello poniendo en riesgo la diversidad de la oferta para los ciudadanos. Desarrollar, por lo tanto, el mercado único digital es una prioridad.